Herr Präsident! Die Debatte zur Tabakrichtlinie wurde in den letzten Wochen sehr kontrovers und emotional geführt. Viele Randdiskussionen z.

über die E Zigarette oder die Slim Zigaretten haben das eigentliche Ziel der Richtlinie oft in den Hintergrund gestellt. Grundsätzlich geht es aber darum, die Jugend vom Rauchen abzuhalten und auf die Gefahren des Rauchens aufmerksam zu machen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass besonders bei Jugendlichen alles, was verboten ist, auch manchmal besonders interessant ist. Abschreckung wirkt auf viele junge Menschen anziehend. Warnbilder auf Zigarettenpackungen sind diskriminierend für Menschen, die tatsächlich mit den abgebildeten Krankheiten zu kämpfen haben. Auch eine Einheitsverpackung, gegen die wir gestimmt haben, hält nicht unbedingt vom Rauchen ab. Vielmehr fördert sie die Gefahr des Schmuggelns in Europa. Davon wären nicht nur die Gesundheit der Menschen, sondern auch Millionen Arbeitsplätze und die Steuereinnahmen betroffen. Erziehung, Bildung, Information müssen richtig gesetzt sein und junge Menschen vom Rauchen ferngehalten werden. Wir haben den Kommissionsvorschlag heute verbessern können, und deshalb konnte ich am Ende auch zustimmen.